Suntem, totuși, într o dezbatere despre drepturile omului și aș reține, în primul rând, nevoia de a sublinia foarte apăsat necesitatea de a lupta împotriva impunității în ceea ce privește gravele încălcări ale drepturilor omului.